Nous

La délégation est ici à Bruxelles pour participer à la 16e commission de coopération parlementaire PE Kazakhstan. Nous sommes très heureux d'accueillir cette importante réunion qui renforcera notre dialogue et notre coopération. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui au cœur de la démocratie européenne, et votre présence est le signe de notre engagement commun à promouvoir les droits de l'homme et le pluralisme politique à travers l'état de droit.